Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Die LULUCF Verordnung ist ein Klimaschutzinstrument und keine Forstpolitik. Deshalb freue ich mich über das Ergebnis, das unserem Forstsektor durch seinen zukunftsorientierten Bilanzierungsansatz auch weiterhin eine nachhaltige Bewirtschaftung der europäischen Wälder ermöglicht. Wir beschäftigen uns in diesem Haus im Rahmen der Klimapolitik und darüber hinaus mit der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft genau wie mit anderen wichtigen Zukunftsthemen wie der Bioökonomie oder der Kreislaufwirtschaft. Unsere Wälder sind nicht einfach nur ein Kohlenstoffspeicher für die Klimabilanz, sondern eine Ressourcenquelle. Sie liefern nachwachsende Baustoffe und Verpackungsmaterialien, aber auch erneuerbare Energien für Strom, Wärme und Mobilität. In den Mitgliedstaaten können wir effektiv eine nachhaltige Bewirtschaftung sicherstellen anders als häufig bei Importen.

Das konnten wir in diesem Fall zum Glück verhindern. Daher vielen Dank an alle Kollegen.